Ta debata byla velmi zajímavá.

V dnešní době občas někteří mladí lidé plně nechápou, proč evropské státy spolu spolupracují, proč je zde evropská integrace, jaké výhody evropská integrace přináší. Myslím si, že právě přes kulturu můžeme posilovat naši evropskou sounáležitost a bojovat tak proti antievropským náladám, proti separatismu, proti nacionalismu.

Já jsem velmi rád, že zde byly zmíněny transnacionální projekty, které právě mají ukázat společné evropské kulturní kořeny. Žádám o to, pane komisaři, aby tyto projekty nebyly zatíženy přílišnou byrokracií tak, aby nadšence, autory těchto projektů plně nezahltily vyplňováním různých lejster a dokumentů, ale aby opravdu ti lidé se mohli věnovat své kreativitě, jak již zmiňovala paní poslankyně Šojdrová.